La política de defensa de la competencia es, sin duda, uno de los ámbitos más importantes dentro de la cartera de la Comisión Europea. La Dirección General de Competencia está legitimada para actuar contra los cárteles y monopolios que perjudican los intereses de los consumidores y de las PYME.

También soy de la opinión de que este Parlamento debería disponer del poder de codecisión especialmente en lo que se refiere a las ayudas estatales. En ese sentido, estoy de acuerdo con el ponente cuando en su informe nos previene sobre las ayudas estatales, especialmente sobre aquellas que son temporales, pero que, en nombre de unos intereses llamados generales, devienen ayudas estatales permanentes. En ese sentido y en el caso concreto de las ayudas estatales a la banca, creo que la Comisión debería tener un papel más activo en casos como el de Bankia y en la rápida liquidación de la cartera industrial de este banco, puesto que seguir inyectando dinero público tiene un coste de oportunidad, que son los recortes sociales.

Por último, pienso que es importante también que la Dirección General de Competencia sea más activa en el sector de los transportes y en los problemas a que se enfrenta la competencia en el sector ferroviario en algunos Estados miembros prácticamente no hay competencia. Y, finalmente, también en el sector aeronáutico parece ser que, a fecha de hoy, existen más de mil tratados bilaterales entre Estados miembros de la UE y terceros países que restringen, entre otras cosas, los aeropuertos de llegada, vulnerando así la libre competencia entre ellos.